Üdvözlöm a Tanács és a Bizottság által kifejtett álláspontot, amelyből az derül ki, hogy az emberi jogi egyezményhez való uniós csatlakozás, illetve az arról szóló szerződés szövege olyan irányba halad, hogy az hozzáadott értéket jelentsen majd az európai polgárok számára, hiszen ezt kérte a tárgyalások megkezdése előtt a jelentésem is a Bel és Igazságügyi Bizottság részéről, amely jelentés számos eleme tükröződik a szerződésben. Külön meg kell köszönnöm a Bizottságnak azt, hogy rendszeresen tájékoztatta a képviselőket a tárgyalások állásáról és kifejthettük a véleményünket, az észrevételeinket megtehettük. A hozzáadott érték, a hatékony jogérvényesítés szempontjait érvényesíteni kell a szükséges kompromisszumok meghozatala során is.

Nagyon fontos a pontos információ, hogy miről is szól majd ez a csatlakozás, hiszen ha nem, akkor az szintén az uniós intézményekbe vetett bizalmat kezdené ki. A csatlakozási szerződéssel kapcsolatos kompromisszumkeresés közben azért ne feledkezzünk meg az érem másik oldaláról, a kezdetektől hangsúlyozott Strasbourgi Bírósági reformról, és annak szükségességéről. Én bízom benne, hogy a tegnap megkezdődött brightoni konferencia olyan válaszokat fog adni a felmerülő problémás kérdésekre e reformot illetően, ami megnyugtató lehet minden fél számára. A csatlakozás csakis akkor lehet sikeres, ha valóban erősíti az eddig is működő európai intézményeket, illetve a tagállami igazságszolgáltatási rendszereket, mindazon létező eszközt is, amelyekkel a polgárok jogainak érvényesítését segítik elő, nem csak elviekben, de a mindennapi gyakorlatban egyaránt, és egy ilyen eszköznek látjuk